Wenn es um Gleichstellungsfragen geht, war und ist die Europäische Union Vorreiterin sie ist es auch im Kampf gegen Gewalt gegenüber Frauen.